Je voudrais peut être reprendre un petit point je pense que l'on n'insiste pas assez sur l'importance que peut avoir l'ensemble de nos accords que ce soit l'aide que nous donnons à certains pays, que ce soient nos accords de partenariat, que ce soient les accords commerciaux que nous nouons avec des pays pour faire passer l'idée même de démocratie et de droits de l'homme. En premier lieu, je voudrais d'abord souligner à quel point j'ai accueilli positivement la communication avec le plus pour plus pour la démocratie dans la Méditerranée, qui conditionnait en quelque sorte notre aide à des avancées en matière de démocratie. Je voudrais vous dire aussi que sur les accords commerciaux, il y a encore, à mon avis, beaucoup à faire.

Il y a encore des choses à faire sur ce point. Troisième point je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on a dit, parfois, dans les larges critiques qui vous ont été adressées, mais je voudrais vous dire aussi que, malgré tout, la question des deux poids deux mesures, que nous n'avons pas toujours bien su gérer, reste pour moi quelque chose de très préoccupant.